Ik denk dat dat echt noodzakelijk is.

Maar er zijn uiteraard ook nog wensen vanuit onze commissie, expliciete vragen op het programma voor gezondheid, Health Programme, om daar ook een volwaardig programma van te maken, gezien de revolutionaire veranderingen, digital e health, grensoverschrijdende evoluties in de gezondheidszorg die eraan zitten te komen.